Je regrette effectivement que, notamment sur la partie dépenses, on soit assez timoré dans cette communication. Vous savez qu'à la commission des budgets, on demande qu'on ne soit pas simplement dans une mais au contraire dans une véritable révision à mi parcours, pas pour se faire plaisir mais simplement pour analyser la structure de dépenses du budget et tirer les conséquences d'un certain nombre de ces dépenses. Vous savez, comme moi, qu'il est nécessaire de se recentrer sur un certain nombre de dépenses en matière de politique de cohésion, de mettre l'accent sur des grands projets industriels, comme celui d'ITER ou comme d'autres relatifs à Galileo, et également de préserver les ressources relatives à la politique agricole.

Et je crois que ce sujet là est un sujet absolument essentiel et fondamental pour l'avenir de l'Union européenne. J'espère donc qu'ensemble, on pourra trouver des solutions pour justement mieux financer nos priorités, que ce soit en matière de jeunesse, d'éducation ou concernant toutes les autres priorités que je viens de citer parce qu'on a besoin, ensemble, de trouver ces dépenses à forte valeur ajoutée de manière à éviter de reproduire ce qui se passe malheureusement en ce moment sur le service d'action extérieure.